Dámy a pánové, debata jasně ukázala, že automobilový průmysl je jedním z nejvýznamnějších ekonomických oborů v Evropské unii. Myslím si, že také jasně ukázala, že pro automobilový průmysl stejně jako pro Opel existuje pouze evropské řešení, že v rámci jednotlivých zemí není možné najít řešení, které je dlouhodobé

Velmi mnoho se debatovalo o pravidlech hospodářské soutěže, ale chtěl bych zdůraznit, že Evropa je vybavena také několika velmi podstatnými směrnicemi, které směřují do sociální oblasti a které regulují restrukturalizace, informování zaměstnanců a celou řadu dalších témat, která musíme brát zásadně v úvahu, protože každá ekonomická operace je v zásadě vztah mezi lidmi a sociální důsledky všech rozhodnutí je třeba brát důsledně v úvahu.

Musím konstatovat, že v průběhu krize, zejména v jejích začátcích, se projevily naprosto zřetelné tendence k protekcionismu a ekonomickému nacionalismu. Po několika měsících to nebylo již nejaktuálnější téma. Myslím si, že i na tom lze rozeznat, že Komise v tomto případě pracovala s velkým úsilím a že dosáhla jistých výsledků. Pokud jde o případ samotný, můj kolega Verheugen svolal dvě jednání, která se zabývala tímto případem, jednání, kde propojil jednotlivé členské země, a mimochodem výsledkem tohoto jednání je i to, že členské státy sdílejí své údaje, což nebylo vždy zvykem v předchozích restrukturalizacích. Dle mého názoru z debaty také jasně vyplynulo, že evropský automobilový průmysl je průmyslem, který prochází dlouhodobou restrukturalizací, a že je třeba tento fakt vzít v úvahu. Byl kladen důraz na budoucí pokrok a jsem velmi rád, že mohu znovu podtrhnout, že prostřednictvím Evropské investiční banky jsou podporovány inovace v automobilovém průmyslu, aby v situaci krize nedošlo ke ztrátě inovativních schopností. Dámy a pánové, jakkoli rozhodnutí, které padlo, je velmi významné pro případ, o kterém jsme diskutovali, jsme nicméně pouze v polovině procesu a je nepochybné, že Komise zmobilizuje všechny své pravomoci a nástroje k tomu, aby tento proces byl korektně